Gospodine predsjedniče, gospodine potpredsjedniče Šefčović, uložili ste puno truda i energije, i u kratkom vremenu donijeli važan dokument. To je dokument koji definira viziju nove Europske unije. Međutim, pred svima nama je još puno posla kako bismo tu viziju uspješno i proveli. Puno je političkih izazova. Nabrojati ću samo nekoliko dekarbonizacija energetike i gospodarstva, poticaj za regionalnu suradnju u jugoistočnoj Europi koja je još uvijek pod pritiskom povijesti i ratnih zbivanja, jeftinija energija za naše građane i gospodarstvo kao možda jedan od najvažnijih političkih izazova koji je pred nama u idućim godinama. Na žalost, nitko danas nije spomenuo da se u dokumentu ističe problem dekarbonizacije transporta koji je također jedan od velikih konzumenata fosilnih goriva koje uvozima. Ulaganje u inovacije i nove tehnologije, smart green, smart cities, čak i jednom riječju cirkularna ekonomija.